Pomimo upływu dwóch lat okoliczności tej tragedii do dzisiaj nie zostały wyjaśnione. Były czynione próby, prośby, apele o pomoc merytoryczną i polityczną w rozwikłaniu tej bolesnej, tragicznej sprawy. Mamy nadzieję, że Unia Europejska w imię ochrony wartości nadrzędnych, a taką jest prawda udzieli pomocy i wesprze różne wysiłki w celu posunięcia tej sprawy do przodu. Istnieją poważne problemy w uzyskaniu dostępu do dowodów oraz do wraku samolotu, który ciągle znajduje się na terenie Rosji. Mam nadzieję, że pomoc nie przyjdzie za późno, a prawda ujrzy wreszcie światło dzienne.